Sie haben aber zusätzlich deutlich gemacht das haben wir ausdrücklich begrüßt dass beide Seiten ihre Verpflichtungen und Zusagen einhalten müssen die Türkei wie die Europäische Union. Da heißt es, Herr Posselt, pacta sunt servanda

Das wissen wir selbst aus der Geschichte unserer Europäischen Union.

Aber auch die Europäische Union wird sich auch durch den Vertrag von Lissabon nachhaltig verändert und bewegt haben. Das sollten wir im Auge behalten.